Señora Presidenta, el Consejo Europeo ha adoptado un conjunto de medidas relacionadas con la gobernanza, con el saneamiento presupuestario, con la competitividad, etc. y quiero decir que todas van en la buena dirección. Esos dieciséis puntos del Consejo Europeo se deben en buena medida a la tarea que han desarrollado tanto el Presidente Van Rompuy como el Presidente Barroso, y de ahí mi felicitación, en primer lugar, porque sí valoro, algunos valoramos lo que ustedes han hecho al frente de las Instituciones. Pero, señor Presidente, el problema es que no sólo vivimos una crisis económica, es que vivimos una crisis de confianza y de carácter político en Europa y en las naciones europeas. No se trata sólo de valorar los contenidos concretos económicos y técnicos del Consejo Europeo. Al mismo tiempo que hay Consejos Europeos hay elecciones europeas, nacionales y de ámbito regional, y en todas ellas se confirma nuestro nerviosismo.

Hay posiciones que, en estos momentos, se encierran en los nacionalismos. De ahí que ustedes tengan que entender muy bien que no sólo han de afrontar la crisis, sino también las consecuencias políticas y sociales que está produciendo la crisis.

son tiempos nuevos, y los tiempos nuevos se caracterizan porque se acumulan y se multiplican las crisis y no se resuelven. Aparecen de modo inesperado, dentro y fuera. Y esos tiempos nuevos exigen esencialmente actitudes nuevas, actitudes personales nuevas, actitudes institucionales nuevas, y ése es el gran reto político que tenemos por delante. Un cambio de actitud personal empieza por uno mismo. Uno, si es del Parlamento Europeo, tiene que decir en qué debe cambiar el Parlamento para afrontar tiempos nuevos, y lo mismo debe hacerse desde la Comisión y desde el Consejo todos y cada uno de nosotros tenemos que saber afrontar este tema. Pero, en cualquier caso, lo importante es que no pierdan el norte, porque ustedes van en la buena dirección.